Czasem to bardzo trafne, ale czasami pozbawione jakiegokolwiek sensu. W przeciwieństwie do Związku Sowieckiego 30 lat temu mamy w Unii Europejskiej bardzo dobre narzędzia prawne do egzekwowania naszych norm bezpieczeństwa. Są one na najwyższym poziomie wśród norm światowych, dlatego nadużyciem jest wykorzystywanie Czarnobyla dzisiaj do antynuklearnej propagandy opartej o zwykle uprzedzenia. Hamowanie europejskiej branży nuklearnej ma jeszcze jeden aspekt przyczynia się do utrzymania naszej zależności od importu paliw kopalnych z krajów trzecich. Czarnobyl może przynieść także pożyteczne konkluzje. Na naszej wschodniej granicy planuje się całą serię rosyjskich elektrowni jądrowych, które mają eksportować prąd do krajów Unii Europejskiej. Są one budowane bez unijnych norm bezpieczeństwa. Warto, by Komisja podjęła działania, by nie tylko w samej Unii, ale także poza nią egzekwować własne normy, skoro instalacje w Obwodzie Kaliningradzkim czy też na Białorusi są zorientowane na rynek europejski. Pytanie tylko, czy Komisja będzie miała na tyle dużo siły i wyobraźni, by w tym obszarze zdobyć się na działanie?